Efectivamente, creo que tiene que haber una política comunitaria en torno a la prevención, en primer lugar, de los incendios que se están produciendo y hemos visto que esto ha ocurrido durante todo el verano. Quiero decirles también que quería empezar mi intervención recordando a los cuatro bomberos

No tenemos que olvidar que sobre muchos de los incendios que se han producido planea la sospecha de una política especulativa, de intenciones urbanísticas.

Y tendríamos que analizar la posibilidad de perseguirlos mediante una euroorden. A los profesionales, hay que dedicarles los recursos necesarios para poder desarrollar también mecanismos de innovación que permitan medir los tiempos, los vientos y las temperaturas, para que puedan trabajar en las condiciones necesarias porque, al final, nos están protegiendo a todos y a todas.